Gospod predsednik, hvala za besedo. Poslanec, hvala za vprašanje. Res je, ta zadeva se vleče že zelo dolgo. S tem so se ukvarjale že tri predhodne vlade in niso uspele. Zakon o državnem holdingu, devetinsedemdeseti člen jasno določa, da se KAD najkasneje do enaintridesetega decembra dva petnajst preoblikuje v neodvisni avtonomni Demografski rezervni sklad, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Strinjam se , od tega so pretekla že, tri leta. Z moje strani lahko samo povem, da smo takoj po nastopu mandata oblikovali delovno skupino, pristopili k izdelavi strokovnih podlag. Pred kratkim se je pridružil še četrti državni sekretar, pristojen za državno premoženje in ta bo imel dve ključni nalogi, ki ste jih ravno tako omenili. Prvič je delovanje oziroma priprava strategije upravljanja državnih naložb in drug bo delovanje na aktivnostih za preoblikovanje. KAD-a v tako imenovani neodvisni avtonomni Demografski rezervni sklad. Glede koncepta Ministrstva za finance naj povem, da, je oblikovanje , naš cilj oblikovanje mednarodno primerljivega demografskega rezervnega sklada, ki temelji na načelih neodvisnosti, samostojnosti, varnosti, razpršenosti, donosnosti in likvidnosti upravljanja naložb, kar je ključno za izpolnjevanje njegovega poslanstva, ki zagotavlja dodatnega stabilnega vira financira javnega dela pokojninskega sistema . Zato ga potrebujemo. Glede ureditve se je potrebno ozreti v mednarodno okolje. Jaz se z vami strinjam. Mednarodna praksa je, da so demografski skladi praviloma portfeljski oziroma investicijski skladi, ki delujejo v skladu z načeli, tri načela so, varnost, razpršenost, donosnost. Lahko vzamemo za primer tudi francoski ali norveški sklad. Skratka, aktivnosti so v teku. Mislim, da bomo strokovne podlage, kar želimo še preveriti, imeli v kratkem. Potem bo pa sledilo usklajevanje, ki pa mislim, da bo na tem področju kar zahtevno, to nas uči pretekla praksa. Hvala.